Sytuacja ekonomiczna oraz wysoka stopa bezrobocia wśród młodzieży wymagają zdecydowanych działań, dlatego cieszę się, że Komisja Europejska i przewodniczący Barroso dostrzegają ten problem i proponują przeprogramowanie funduszy strukturalnych, by przeznaczyć je na pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Nasuwa się jednak pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić to sprawnie, szybko i efektywnie oraz czy kwota 82 miliardów euro, o których wspomina przewodniczący, jest rzeczywiście dostępna. Myślę, że pytanie zasadnicze brzmi czy państwa członkowskie będą chciały przeprogramować fundusze strukturalne. Dzisiaj średnio ponad 20 młodzieży mieszkającej w Unii Europejskiej jest bezrobotnych, dlatego chciałabym podkreślić, że bardzo istotne w kontekście walki z bezrobociem jest nie tylko wykorzystanie dostępnych środków, ale przede wszystkim efektywne ich wykorzystanie. Ważne jest, aby fundusze unijne przeznaczone na podniesienie kwalifikacji rzeczywiście finansowały wysokiej jakości szkolenia, które wyposażą młode osoby w umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Wiele podmiotów rezygnuje z ubiegania się o środki unijne, gdyż proces ubiegania się jest długotrwały, a procedury są skomplikowane i nie do końca przejrzyste. Myślę, że wszyscy zgadzają się ze stwierdzeniem, że sprawne funkcjonowanie oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw to niezwykle istotny czynnik wpływający na wzrost PKB, walkę z bezrobociem i stabilność gospodarek.